ég óska varaforsetum til hamingju með kjörið og velfarnaðar í starfi ég vænti þess að eiga góða samvinnu við varaforsetana um fundarstörfin og önnur verkefni